Emberijog védők véleménye szerint az Unió intézményei közül a Parlamentet hangja a legerőteljesebb a harmadik országokat érintő emberi jogi sérelmek elleni fellépésben.

Mindenkinek ajánlom, hogy menjen el Magyarországra, kapcsolja be a TV t, nézze meg az adásokat, olvasson újságot, és akkor meglátja, meggyőződik, hogy milyen a magyar sajtószabadság, és hogy ezt nem kell itt Önöknek ilyen módon félteniük, hiszen ezt másként nem tudom értékelni, mint politikai játéknak. De visszatérve arra, amiről ma kellene itt szóljon a vita arról, hogy elengedhetetlen, hogy a Parlament együttműködjön a Külügyi Szolgálattal annak érdekében, hogy az általunk felvetett problémákra, súlyos problémákra a harmadik országbeli jogvédelem területén legyen kézzelfogható megoldás.

Nagyon fontosnak tartom, hogy az Unió hallassa a hangját a keresztény egyházi üldöztetések ellen, és az ezen vallási jogok melletti kiállásban és védelemben egyaránt.

Meg kell hallgatni a gyermekeket, a nemzeti közösségeket, akiknek anyanyelvhasználata és hagyományaik veszélyben vannak, és vég nélkül lehetne folytatni a sort.